Domnule președinte, previziunile economice ale Comisiei arată o continuare a creșterii economice într un context politic în schimbare.

2019. Ciclul semestrului european 2018 presupune armonizarea fiscalității europene și combaterea evaziunii fiscale. Bugetele Uniunii trebuie să ofere un stimulent pentru creștere durabilă, convergență, incluziune, astfel încât să putem crea condiții mai bune de muncă și de viață pentru cetățenii Uniunii. Este foarte important, de asemenea, să investim în cercetare și inovare, pentru că numai așa vine progresul și duce la schimbarea și la mersul înainte al Uniunii Europene și al fiecărui stat în parte, și asta în toate domeniile.